mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum um kosningar til alþingis hinn fimmti þessa mánaðar tóku gildi breytingar á kosningalögunum þar sem kveðið er á um að íslenskir ríkisborgarar sem búsettir hafa verið erlendis lengur en átta ár en sóttu ekki um að verða teknir á kjörskrá fyrir fyrsta desember tvö þúsund og átta geti sótt um að verða teknir á kjörskrá í síðasta lagi til og með tuttugasta og fimmta mars þingmenn verði gengið til kosninga tuttugasta og fimmta apríl

þjóðskrár hefur verið fryst eða fjórum vikum fyrir kjördag í ljósi þess að þessi viðmiðunartími færist nær kjördegi verður að stytta þennan frest til samræmis og verður hann þrjár vikur í stað fjögurra til samræmis við styttingu þess tíma sem gefst til að vinna kjörskrárstofna samkvæmt framangreindu og leggja þá fyrir sveitarstjórnir er hér lagt til að sá frestur sem kjósendum gefst til að kynna sér kjörskrána verði styttur úr tíu dögum í átta þá mun framboðsfrestur að óbreyttu renna út klukkan tólf á föstudaginn langa er því lagt til að þessi frestur færist fjórum dögum nær kjördegi vegna þessa færist frestur landskjörstjórnar til að birta auglýsingar um framboð fimm dögum nær kjördegi þá eru jafnframt eru lagðar til nokkrar minni háttar breytingar á lögunum sem fela ekki í sér efnislegar

alþingis að hann megi ekki jafnframt vera alþingismaður þá er lögð til lagfæring á heitum sveitarfélaga í sjöttu grein laganna vegna sameiningar sveitarfélaga í þriðju greinar frumvarpsins er lagt til að við níundu grein laganna bætist ný málsgrein sem lýsi því með hvaða hætti sá útreikningur sem lýst er í greininni um tilfærslu kjördæmissæta milli fer fram í fjórða grein frumvarpsins er lagt til að hverfis eða yfirkjörstjórnir á þeim stöðum sem kjördeildir eru fleiri en ein verði framvegis kallaðar hverfiskjörstjórnir svo ekki skapist hætta á að þeim sé ruglað saman við yfirkjörstjórnir samkvæmt öðrum greinum laganna sú breyting sem lögð er til í fimmtu grein frumvarpsins er eingöngu til skýringar